Budżet unijny powinien odpowiadać ambicjom politycznym Unii Europejskiej, a nie je ograniczać. Godząc się na nowe priorytety takie jak wzmacnianie ochrony granic zewnętrznych Unii, poprawę bezpieczeństwa czy dodatkowe wsparcie dla krajów południa Unii, trzeba bardzo mocno podkreślić, że nie może się to odbyć kosztem krajów Europy Środkowo Wschodniej, a więc propozycja cięć wydatków na politykę spójności o ponad 20 dla czternastu krajów z tego rejonu Unii Europejskiej i WPR, a w szczególności jej drugiego filaru są po prostu nie do przyjęcia. Przecież cele realizowane przez obydwie polityki nie straciły na aktualności, co więcej obydwie polityki, co zostało wielokrotnie udowodnione, posiadają wysoką europejską wartość dodaną, jak również odpowiadają częściowo na nowe wyzwania takie jak ochrona klimatu czy cyfryzacja. Należy także przypomnieć, że pierwotną ideą Funduszu Spójności było obciążenie krajów starej Unii wpłatami na ten fundusz w związku z ich dostępem do rynków krajów nowo przyjmowanych i z tego tytułu kraje te uzyskały i ciągle uzyskują ogromne korzyści gospodarcze i finansowe, i w związku z tym te obciążenia powinny w dalszym ciągu obowiązywać. Konieczne jest także wyrównanie dopłat bezpośrednich w ramach WPR pomiędzy starymi i nowymi krajami członkowskimi. Ta nierówność trwa czternaście lat i będzie trwała jeszcze przynajmniej dwa lata do końca tej perspektywy finansowej. Bez tego wyrównania można będzie uznać, że rolnictwo krajów Europy Środkowo Wschodniej jest dyskryminowane, a tego zakazują traktaty.